Monsieur le Président, d'abord quant à l'évaluation globale des résultats de ce Conseil européen, je crois qu'il faut être cohérent dans l'analyse.

Mais le fait que certains États membres n'aient pas exécuté les plans qu'on leur avait demandés crée de la méfiance.

Le 21 juillet, nous avons décidé de rendre notre instrument de sauvetage, le FESF, plus flexible, plus effectif.

Nous avons réussi à faire approuver tout cela par les parlements des dix sept pays en moins de trois mois, environ deux mois et demi.

Troisième élément de réflexion beaucoup d'entre vous ont insisté sur le couple responsabilité et solidarité, et à juste titre, parce que le premier Conseil européen que j'ai présidé était précisément placé sous cet angle. Il faut, en l'occurrence, que la Grèce prenne ses responsabilités

La Banque centrale n'est pas un instrument de solidarité.

Notre premier choix était de revoir le traité sous différentes formes, le protocole 12, d'autres protocoles, la méthode ordinaire pour changer les traités, la méthode simplifiée pour le faire, la législation secondaire.

Bien sûr, le traité intergouvernemental doit respecter le traité ou les traités de l'Union économique.

Si possible, on intégrera la Cour de justice.

La surveillance macroéconomique est une innovation majeure dans notre infrastructure politique.

traîne. Il faut une même démarche sur différents niveaux et il faut qu'au plus haut niveau aussi, on en soit conscient.

avant. Est ce que ce sera à nouveau la solution miracle?

Non. Mais je voudrais dire